In den Zeiten des Kommunismus konnten wir das beobachten. Der von der Partei dominierte Staat erstickte das Engagement freier Menschen bis zu dem Zeitpunkt, als sich Widerstand formierte. Vor diesem Hintergrund entstand eine zivilgesellschaftliche Bewegung, die sich schließlich zur friedlichen, zur samtenen Revolution wendete in Ungarn, in der Tschechischen Republik oder in Polen und in vielen anderen Ländern.

Es ist bedenklich, dass gerade in diesen Ländern jetzt systematisch und mit großem Druck der gesellschaftliche Raum für NGOs eingeschränkt wird. Das bedeutet ein Zurück in eine Vergangenheit, die wir alle nicht wollen, und deshalb müssen wir allen einschlägigen Tendenzen ganz entschlossen entgegentreten.